Domnule președinte, doresc să vă felicit și pe dumneavoastră și pe toți ceilalți colegi care au fost aleși în conducerea Parlamentului în aceste zile. Nu pot decât să mi exprim speranța că, împreună și împreună cu noul grup Renew Europe, vom face ca vocea acestui Parlament să fie mai mult auzită. Pentru ca această voce să fie mai mult auzită, avem nevoie în primul rând de o democratizare a procesului de numiri în funcțiile de conducere în Uniunea Europeană. De aici trebuie să plece aceste propuneri, pentru că altfel putem discuta de nume, putem discuta de echilibru de gen, putem discuta de echilibru geografic, atât timp cât nu vom avea un proces democratic și transparent de alegere a celor care trebuie să conducă Europa, nu avem cum să fim mulțumiți.

Nu avem un echilibru, domnule Președinte, nu avem un echilibru geografic în niciun caz. Europa de Est, din păcate, nu mai este reprezentată așa cum a fost în momentul în care dumneavoastră ați fost numit în funcția pe care o reprezentați în momentul de față. Deci, avem nevoie de o modalitate în care să ținem cont de tot ceea ce prevede Tratatul Uniunii Europene și lucrurile acestea trebuie traduse într un proces democratic. Dragi colegi populari și socialiști, dacă vrem cu adevărat un spirit democratic și dacă vrem ca acești conducători de liste să fie într adevăr reprezentativi, haideți să ne gândim cum putem pune la punct un sistem de liste de alegeri transnaționale sau de liste prin care acești candidați să poată să fie accesibili tuturor cetățenilor europeni, nu doar cetățenilor germani, nu doar cetățenilor francezi sau spanioli sau olandezi și așa mai departe. Acești Spitzenkandidaten vor fi legitimi în momentul în care fiecare cetățean european va avea acces la ei și va putea să îi voteze. Vă propunem să facem acest lucru și să începem aici în Parlament acest lucru, pentru că nu putem aștepta nici de la Comisie, nici de la Consiliu să facă un lucru, care este în responsabilitatea noastră. Grupul Renew Europe vă propune și va propune și Consiliului și Parlamentului să organizăm o conferință europeană, o conferință pentru reînnoirea Europei, pentru democratizarea procesului electoral, o conferință cu o durată suficient de lungă, de doi ani, doi ani și jumătate, care să facă propuneri împreună cu Comisia, cu Consiliul, cu cetățenii, cu organizații neguvernamentale, să venim cu propuneri despre cum putem îmbunătăți procesul pe care îl avem. Sunt întru totul de acord cu domnul González Pons, sunt întru totul de acord cu Iratxe García Pérez că avem nevoie de oameni care să reprezinte, într adevăr, europenii și de acolo Consiliul să poată să aleagă. Dar haideți să formalizăm acest proces, ca să nu mai stăm să ne certăm în schimburi de idei și de păreri când deja este prea târziu, când Consiliul trebuie să aleagă și când noi trebuie să putem să decidem! Haideți să folosim acest mandat pentru ca până la alegerile următoare să avem un astfel de dispozitiv care să fie deja agreat cu Parlamentul, cu Consiliul și cu statele membre și să nu mai pierdem vremea aruncându ne invective și să arătăm cetățenilor europeni că suntem capabili să luăm decizii și suntem capabili să îi reprezentăm! Asta vă propunem, sper să avem susținerea dumneavoastră, pentru că avem timp, de acum până la alegerile viitoare, să parcurgem acest proces. În al doilea rând, valorile europene și statul de drept, respectul pentru drepturile omului, din punctul nostru de vedere și pentru noi, nu sunt negociabile și încălcarea acestora înseamnă subminarea democrației. De aceea, pentru noi este foarte important ca în această legislatură să putem discuta un set de propuneri legislative pentru protejarea statului de drept și pentru drepturile fundamentale și un mecanism eficient care să prevadă inclusiv sancțiuni pentru toate statele membre, să avem acest mecanism foarte clar care să joace în primul rând un rol de prevenție, dar să știm exact ce așteaptă fiecare stat membru care încalcă

De asemenea, trebuie să încheiem cât mai rapid procesul de desemnare a procurorului european. Am așteptat prea mult pentru asta. Această instituție trebuie să fie funcțională cât mai repede pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene de corupție, de fraudă, dar, mai ales, pentru a da un semnal foarte clar că Uniunea Europeană știe nu doar să pedepsească, ci știe și să prevină și că instituțiile europene au instrumentele să facă acest lucru. În al treilea rând, avem nevoie de o nouă viziune și de politici care să pună de acord imperativele ecologice cu cele economice și sociale. Avem o agendă privind schimbările climatice care este foarte clară. Trebuie să putem să o aliniem cu obiectivele noastre de dezvoltare economică, cu cele de dezvoltare socială. Mesajul trebuie să fie foarte clar pentru viitoarea Comisie Europeană legat de aceste obiective pe care le avem și în Parlament.

Din punctul nostru de vedere, trebuie să avem o astfel de agendă politică stabilită aici în Parlamentul European. Sper să putem continua și să ducem până la capăt procesul pe care l am început cu grupurile politice pro europene din Parlament prin care să stabilim aceste priorități și să le putem pune pe masa viitoarei conduceri a Comisiei Europene cât mai repede. Parlamentul trebuie să joace un rol cheie în stabilirea acestor priorități și lucrul acesta trebuie să l facem acum, înainte de numirea viitoarei președinte sau a viitorului președinte al Comisiei Europene.

Este responsabilitatea noastră, a forțelor politice pro europene din acest Parlament, să punem pe masa viitoarei Comisii Europene prioritățile strategice ale Parlamentului.